hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála og frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna fullgildingar árósasamningsins frumvörpunum er ætlað að tryggja að reglur íslenskra laga samræmist árósasamningnum sem gerður var í árósum í danmörku tuttugasta og fimmta júní nítján hundruð níutíu og átta og öðlaðist gildi þrítugasta október tvö þúsund og eitt í samstarfsyfirlýsingu samfylkingar og vinstri hreyfingarinnar græns framboðs kemur meðal annars fram að innleiðingu árósasamningsins í íslenskan rétt skuli hraðað og nauðsynlegar lagabreytingar kynntar

árósasamningurinn samanstendur af þremur stoðum það er rétti almennings til aðgangs að upplýsingum um umhverfismál rétti almennings til þátttöku um ákvarðanatöku er varðar umhverfið og rétti til aðgangs að réttlátri málsmeðferð vegna ákvarðana er varða umhverfið talið hefur verið að ísland uppfylli kröfur samningsins vegna fyrstu tveggja stoðanna það er upplýsinganna og þátttökunnar og með þeim frumvörpum sem hér eru lögð fram eru ákvæði þriðju stoðarinnar einnig uppfyllt það er aðgangur að réttlátri málsmeðferð með frumvörpunum er ætlunin að tryggja aðgang að réttlátri málsmeðferð í umhverfismálum og kveða þau á um að almenningur geti borið ákvarðanir sem varða mikilvæga umhverfishagsmuni undir sjálfstæða og óháða úrskurðarnefnd og þannig leitað virkra úrræða til verndarhagsmuni umhverfisins í frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna fullgildingar árósasamningsins er lagt til að allar stjórnvaldsákvarðanir er lúta að veitingu endurskoðun og afturköllun leyfa vegna framkvæmda sem falla undir lög um mat á umhverfisáhrifum verði kæranlegar til sjálfstæðrar úrskurðarnefndar umhverfis og auðlindamála þá er í frumvarpinu lagt til að ákvæðum laga sem fela ráðherra að taka ákvarðanir sem vísað er til hér að framan verði breytt og leyfisveitingarvaldið verði fært til viðeigandi stofnana hér er um að ræða breytingu á tuttugu og einum lögum sem eru á forræði iðnaðarráðherra sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra og umhverfisráðherra meðal þeirra laga sem verið er að breyta má nefna lög um lax og silungsveiði lög um rannsóknir á auðlindum í jörðu raforkulög vatnalög lög um náttúruvernd lög um meðhöndlun úrgangs skipulagslög mannvirkjalög og lög um mat á umhverfisáhrifum í frumvarpi til laga um úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála er lagt til að sett verði á fót ný og sjálfstæð úrskurðarnefnd sem fái heitið úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála og mælir frumvarpið almennt fyrir um hlutverk úrskurðarnefndarinnar skipan hennar aðild að kærum til nefndarinnar málsmeðferð og fleiri atriði er varða starfsemina úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála er ætlað að leysa af hólmi úrskurðarnefnd skipulags og byggingarmála og úrskurðarnefnd hollustuhátta og mengunarvarna sem verða þar með lagðar niður nefndinni er ætlað það hlutverk að úrskurða í kærumálum vegna stjórnvaldsákvarðana og ágreiningsmálum vegna annarra úrlausnaratriða á sviði umhverfis og auðlindamála eftir því sem fyrir er mælt í lögum hverju sinni skýrt er kveðið á um að nefndin sé sjálfstæð í störfum sínum umhverfisráðherra skipar sjö menn í nefndina en skulu að jafnaði þrír nefndarmenn eiga sæti í nefndinni eiga fjallað er um mál en sé mál viðamikið eða fordæmisgefandi skulu nefndarmenn vera fimm þá er kveðið á um það nýmæli að fela má formanni nefndar að úrskurða í málum sem eru einföld úrlausnar og varða ekki verulega hagsmuni er ákvæðinu ætlað að stuðla að skilvirkni í störfum nefndarinnar að einfalda og hraða málsmeðferð þar sem það er hægt samkvæmt fjórðu grein frumvarpsins skulu kærur til nefndarinnar bornar fram skriflega og á sérstöku eyðublaði geta slík eyðublöð stuðlað að betri leiðbeiningum til kærenda kærufrestur samkvæmt frumvarpinu verður einn mánuður frá því kæranda mátti vera það kunnugt um ákvörðunina ber nefndinni að úrskurða eins fljótt og kostur er og að meginstefnu til innan þriggja mánaða frá því að öll málsgögn hafa borist stjórnvaldi en innan sex mánaða sé mál viðamikið þá getur nefndin úrskurðað að kæranda beri að greiða málskostnað sé kæra bersýnilega tilefnislaus eða höfð uppi í þeim tilgangi einum að tefja fyrir framkvæmd eitt mikilvægasta nýmæli frumvarpsins er að aðild að kærum vegna tiltekinna ákvarðana stjórnvalda verður opnuð öllum það er actio popularis upp á latneska tungu í því felst að kærendur þurfa ekki að sýna fram á lögvarða hagsmuni hér getur því verið um að ræða aðild einstaklinga lögaðila og hvers konar félaga þær ákvarðanir sem um er að ræða eru ákvarðanir skipulagsstofnunar um matsskyldu framkvæmda um sameiginlegt mat á umhverfisáhrifum og endurskoðun matsskýrslu samkvæmt lögum númer hundrað og sex tvö þúsund um mat á umhverfisáhrifum ákvarðanir ýmissa stjórnvalda um að leyfa framkvæmdir sem eru matsskyldar samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum og ákvarðanir umhverfisstofnunar samkvæmt lögum númer átján nítján hundruð níutíu og sex um erfðabreyttar lífverur um að leyfa sleppingu og dreifingu erfðabreyttra lífvera og að markaðssetja erfðabreyttar lífverur eða vörur sem innihalda þær að lokum má nefna að samkvæmt fimmtu grein frumvarpsins frestar kæra til nefndarinnar ekki réttaráhrifum ákvörðunar kærandi getur hins vegar krafist úrskurðar um stöðvun framkvæmda til bráðabirgða séu þær hafnar eða yfirvofandi úrskurðarnefndin verður í slíkum tilvikum að kveða upp úrskurð um slíkt byggja þessi ákvæði á almennum reglum stjórnsýsluréttar í ljósi þess að kæruaðild er opin öllum er sérstaklega mikilvægt að gætt sé að efnislegar forsendur liggi að baki kæru þegar ákvörðun er tekin um stöðvun framkvæmda sé fallist á stöðvun framkvæmda skal málið sæta flýtimeðferð sé þess krafist af framkvæmdaaðila er með þessu reynt að lágmarka það óhagræði sem stöðvun framkvæmda gæti valdið virðulegur forseti ég hef hér rakið meginefni frumvarpanna beggja og legg til að þeim verði að lokinni fyrstu umræðu vísað til hæstvirtrar umhverfisnefndar